Frauen sind von der Wirtschaftskrise auf den unterschiedlichsten Ebenen betroffen.

Denken wir dabei nur an jene Frauen, die im öffentlichen Dienst arbeiten und fast 70 der Arbeitnehmer stellen!

Zweitens bedenke man die Alltagssituation am Arbeitsmarkt Viele Frauen arbeiten in Teilzeit 2011 waren es immerhin 31,6 und für wesentlich geringere Löhne dies oft gezwungenermaßen, da es unter anderem keine geeignete Möglichkeit für die Kinderbetreuung gibt. Und drittens möchte ich auf die Situation der Frauen in puncto Gewalt hinweisen. Die Krise hat die Gewalt gegenüber Frauen verstärkt. Belästigungen diverser Art auch und gerade am Arbeitsplatz wie auch häusliche Gewalt sind ebenso präsent. Es ist sehr viel zu tun, um den Frauen nicht nur zu sagen, Gleichstellung ist ein Grundrecht.